Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Seveda razumem deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v in tako dalje in tako naprej. Se pravi, dolg dokument z dolgim imenom predvsem kot ključni dokument, za naloge in usmeritve, ki jih bo Slovenija, ki jim bo Slovenija sledila pri svojem delovanju v institucijah Evropske unije. Relativno kratek čas nas obligira, izhajajoče iz te deklaracije, pa še to je praktično pol leta mimo, vemo iz katerih razlogov. Zato je potrebno dokument razumeti kot neko napotilo predvsem pa kot ne gabarit, kot neko osnovo, kot nego ogrodje zato, da čimbolj uspešno peljemo svojo tako gospodarsko, tako zunanjo, tako obrambno, tako zdravstveno, predvsem pa seveda zaposlovalno, družinsko in, socialno politiko, pri kateri bi se, za trenutek seveda malo ustavil. Mislim, da je bistvenega pomena, za države članice in EU kot celoto, da bodo največ svoje pozornosti namenile prizadevanjem za doseganje ciljev, predvsem strategije EU dvajset dvajset. V podporo doseganju obeh ciljev s področja zaposlovanja in socialnih zadev se bodo na nacionalni ravni in ravni EU izvajale številne dejavnosti, ki so jih države članice opredelile v nacionalnih razvojnih programih. Slovenija, in to je zelo pohvalno, bo še naprej dejavno si prizadevala, da se bo do leta dvajset dvajset približala tistemu cilju petinsedemdeset procentov aktivnih prebivalcev v, letih oziroma v starosti od, dvajset do štiriinšestdeset let ter da se bo tako število revnih in socialno izključenih, ki se v zadnjem času na žalost bistveno povečalo, začelo zniževati. Naj vas opozorim oziroma spomnim, nekaj dni nazaj smo imeli na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide eno tematsko sejo na temo, kako je obdobje, krize v Evropi se pravi stagnacije, ekonomske krize, vplivalo na položaj s poudarkom na položaj otrok. Rezultati so zaskrbljujoči. Število revnih otrok se je bistveno zvišalo. število otrok in tudi sicer celotne populacije, ki je pod pragom revščine, si je bistveno povečalo tveganja, in dejansko je zadnji čas, da te trende ustavimo, da se nehamo sprenevedati in da krenemo po poti dvigovanja trendov navzgor. Se opravičujem. In da enostavno omogočimo blaginjo vsem državljanom s poudarkom na otrocih. Nesprejemljivo visoka brezposelnost mladih, pa zanimivo prihajam iz stranke Desus, pa nas v stranki Desus tudi to, močno skrbi, ima hude socialne posledice, lahko pa bi imelo tudi resne dolgoročne posledice za prizadete in za dinamiko evropskega gospodarstva, zato mora postajati in obstati boj proti brezposelnosti mladih glavna in prednostna naloga EU. Kolegica je povedala, da izvajanje jamstva za mlade že poteka in izboljšuje prehodnosti šole do zaposlitev. Bistveno se nam zdi seveda, da postavim v fokus tako mlade, tako imenovane trideset minus, nekaj ukrepov na tem področju je bilo deklarativno in tudi v praksi že izvedenih, prav tako se nam zdi bistveno tudi, da, da pristopimo k ukrepom za tako imenovani petdeset plus, to so tisti brezposelni, tista starostna kategorija, ko izgubi službo, je v dosti nezavidljivem položaju in je praktično nezaposljiva, prav tako pa ne smemo na tisto, vmesno, vmesno starostno obdobje med trideset in petdeset, ki je morda v zadnjem času bilo zapostavljeno, pozabiti in nameniti tudi tukaj številne ukrepe, da se ljudem, izboljša njihov gmotni položaj in seveda, zaposlitev. V okviru ukrepov za nove možnosti za rast na enotnem trgu bo Slovenija še naprej podpirala prizadevanja z za izboljšanje mobilnosti delavcev. Nizka mobilnost kvalificiranih strokovnjakov v EU in boljše usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela sta med ključnimi, izzivi tako Evrope in seveda tudi Slovenije. V Desusu pričakujemo tudi nadaljevanje dela na predlogu direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov na neizvršnih direktorskih mestih družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanimi ukrepi. Cilji tukaj so dosti jasni. Potrebno je do seveda do dvajset dvajset do leta dvajset dvajset doseči štiridesetodstotno prisotnost žensk na neizvršnih direktorskih mestih oziroma triintridesetodstotno zastopanost žensk na vseh izvršnih in neizvršnih direktorskih mestih družb, ki kotirajo na borzi. Dosti dosti enostaven cilj, ampak vendarle v pričo dejstev, ki so trenutno, mislim, da tudi zelo smel, ampak moramo se ga lotiti. Slovenija podpira tudi prizadevanje Evropske komisije za boj proti delu na črno, ki jih je ta opredelila v predlogu, sklepa evropskega parlamenta in sveta vzpostavitve evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od neprijavljenega dela. Cilj platforme bo prispeval k boljšemu izvajanju zakonodaje na ravni EU in nacionalni ravni omejevanju dela na črno, ustvarjanju formalnih delovnih mest brez poslabšanja kakovosti dela in vključevanje na trgu dela in socialnega vključevanja. Želimo tudi biti proaktivni na področju direktive o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu, nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile in dojijo. Menimo, da so lahko izsledki oziroma usmeritve na področju te direktive dobra platforma za še izboljšanje naše, menim, da v tem trenutku relativno dobre, družinske, politike. Nenazadnje pa niti približno ne najpomembneje. Potrebno je nadaljevati tudi uresničevanje zavez za spodbujanje enakosti spolov in krepitev varstva pred vsemi, ampak resnično pred vsemi oblikami diskriminacije. Slovenija podpira krepitev integracije načela enakosti spolov v strategiji EU dvajset dvajset s posebnim poudarkom na vključevanju žensk na trg dela, odpravi razlik, plačilo med ženskami in moškimi, preseganju stereotipov na področju izobraževanja, zmanjševanju revščine, usklajevanju poklicnega in družinskega življenja ter na zagotavljanju enakosti spolov v odzivih na gospodarsko in finančno krizo. Ob zaključku, kolegice in kolegi, kot rečeno, deklaracija je okvir je napotilo, je usmeritev marsikaj se lahko zapiše, marsikaj se je zapisalo marsikaj se morda lahko tudi lahkotno prebere. Bistveno pa je to, kako bomo dejansko to razumeli in kako bomo usmeritve, zapisane v deklaraciji, sprovajali, implementirali v prakso in tukaj naša naloga, da se po najboljših močeh tega lotimo in dosežemo zastavljene cilje v korist izvedbe deklaracije, v korist boljše politike države Slovenije, predvsem pa v korist vseh državljanov in državljank, državljank Slovenije, ki jih tovrstne usmeritve zadevajo. Najlepša hvala.